Monsieur le Président, certains députés se présentent ici en défenseurs autoproclamés des valeurs européennes, distinguant arbitrairement qui les respecte de qui les bafoue, et condamnant tous ceux qui ne marchent pas dans leur direction à sortir de l'unanimité.

La démocratie, le pluralisme, la tolérance et la liberté sont des piliers intangibles de notre institution.

Le pluralisme, c'est bien quand tout le monde pense comme vous. La démocratie, c'est bien quand tout le monde vote pour vous.

Il a été rappelé que la sanction devait être dirigée contre le gouvernement, et non le peuple hongrois, mais c'est bien le peuple hongrois que vous allez étrangler, et ceci avec une pression que vous ne relâcherez que lorsqu'il votera selon votre diktat. Si pour vous Viktor Orbán ne représente pas les Hongrois, alors vous remettez en cause l'essence même de la démocratie. Alors, Emmanuel Macron ne représente pas les Français, alors, Angela Merkel ne représente pas les Allemands, et aucun des commissaires européens nommés par ces gouvernements ne représente, à cet égard, les Européens.